Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz! Flota unijna jest historycznie obecna na wodach Mauretanii, w wyniku czego powstała już wieloletnia relacja ekonomiczna pomiędzy Unią Europejską a Afryką Zachodnią.

Budowanie takich relacji w znacznym stopniu przybliża region Afryki Zachodniej do standardów unijnych, również w zakresie zarządzania zasobami morskimi. Porozumienia o rybołówstwie z krajami trzecimi, szczególnie w segmencie pelagicznym floty unijnej, mają strategiczne znaczenie nie tylko dla utrzymania tej floty. Są one źródłem surowca dla przemysłu przetwórczego oraz pożywienia dla krajów rozwijających się, w szczególności w Afryce Zachodniej. Na tych umowach korzystają bezspornie obie strony, a ich utrzymanie powinno leżeć w interesie Unii. Kontynuacja, ale z poszanowaniem i przestrzeganiem zapisów technicznych protokołów oraz przejrzystości procedur, jest niezbędna dla Unii Europejskiej, Mauretanii i całego regionu.